Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren Abgeordnete!

Umso mehr begrüße ich die konstruktive Arbeitsatmosphäre und darf dafür danken.

Auch freue ich mich, dass der Bericht der Kommission weitgehend folgt und unseren Vorschlag weitgehend unterstützt. Dazu erwähne ich erstens Ihre Unterstützung dafür, die weitere Finanzierung über 300 Millionen Euro aus dem europäischen Haushalt im Einklang mit dem EU Interesse durchzuführen und damit zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im nuklearen Bereich beizutragen. Zweitens zähle ich dazu, dass der Schwerpunkt der weiteren Hilfe der Stilllegung gewidmet werden soll und dass der dafür notwendige Betrag Stand heute von 180 Millionen Euro angemessen ist. Und drittens zähle ich dazu, dass auf Grund nicht ausreichender finanzieller Rückstellungen in der Republik Bulgarien aus historischen Gründen die europäischen Mittel dazu beitragen, ein hohes Maß an Sicherheit bei den Stilllegungsarbeiten zu gewährleisten, um Mensch und Umwelt zu schützen. Was die vorliegenden Änderungsanträge anbelangt, will ich betonen, dass ein Großteil der vorgeschlagenen Änderungen von der Kommission akzeptiert werden kann.

Ich will den Standpunkt der Kommission zu zwei uns sehr wichtigen Themen hier öffentlich nennen, zwei Themen, die sowohl direkt im Bericht durch Änderungsvorschläge als auch in der Begründung von Frau Harms angesprochen worden sind. Ich spreche erstens von der Fortsetzung der finanziellen Unterstützung für Maßnahmen im Energiesektor. Zusätzlich zu dem ausdrücklichen Wunsch der bulgarischen Regierung rechtfertigen es mehrere Argumente, die Notwendigkeit einer weiteren finanziellen Unterstützung für Maßnahmen im Energiesektor zu akzeptieren.

Bei den bestehenden Kohlekraftwerken in Bulgarien gibt es ein enormes Potential für Energieeinsparungen. Der Schwerpunkt der Stromerzeugungskapazitäten hat sich in Bulgarien mit der Stilllegung der Kernreaktoren verändert. Dies stellt das bulgarische Übertragungsnetz vor weitreichende Herausforderungen, denen man mit weiterer Hilfe gerecht werden kann, um das Stromnetz zu stabilisieren und abzusichern. Die Kommission hält es daher für angezeigt, die Unterstützung von Maßnahmen im Energiesektor weiter zu gewährleisten, einschließlich von Maßnahmen für die Netzinfrastruktur. Ich spreche jetzt zweitens das Thema Unterstützung zur Entwicklung einer geologischen Endlagerung für abgebrannte Brennelemente an. Die Kommission unterstützt die Auffassung der Berichterstatterin im Hinblick auf die Notwendigkeit der Entwicklung einer Lösung für die sichere Endlagerung abgebrannter Brennelemente. Allerdings kann die Entwicklung einer solchen notwendigen Lösung im Rahmen der finanziellen Hilfen des Kozloduj Programms aus folgenden Gründen nicht in Betracht kommen Es wäre eine Wettbewerbsverzerrung, da die Entwicklung solch einer Lösung eine Verpflichtung für alle Mitgliedstaaten mit einem Kernenergieprogramm ist. Obwohl die Endlagerung abgebrannter Brennelemente ein Teil der nuklearen Abfallwirtschaft ist, geht dies über den Rahmen der Stilllegung hinaus und ist dafür nicht relevant. Notwendig ist eine sichere Zwischenlagerung abgebrannter Brennelemente, die schon durch die derzeitige finanzielle Unterstützung abgedeckt wird. Die Entwicklung eines Endlagers, die wir für konsequent halten, ist aber keine Konsequenz der Schließung und Stilllegung der vier Einheiten von Kozloduj. Ich darf aber betonen, dass die Kommission wie gerade eben schon angesprochen das Thema der Endlagerung abschließend aufgreift und noch in diesem Jahr einen Vorschlag zur Verwaltung von radioaktiven Abfällen vorlegen wird, welcher auch die Entwicklung von sicheren Endlagern für abgebrannte Brennelemente umfasst. Dabei zähle ich auf Ihre konstruktiven Beiträge. Die spannende Debatte sehe ich ebenfalls voraus. Lassen Sie mich heute abschließend wie folgt zusammenfassen Die Kommission begrüßt, dass das Parlament mit der Kommission einig ist, Bulgarien in den nächsten vier Jahren mit 300 Millionen Euro zu unterstützen. Wir begrüßen, dass der Schwerpunkt weiter auf der Unterstützung zur Fortsetzung sicherer Rückbaumaßnahmen liegen soll, und wir begrüßen, dass darüber hinaus auch Projekte im Energiebereich unterstützungswürdig sind.